Frau Präsidentin! Es ist jetzt 16 Jahre her, dass ich als Berichterstatterin für meine Fraktion im Vermittlungsverfahren über die sogenannte Freisetzungsrichtlinie verhandelt habe, die die Zulassung und den Anbau von GVO in der Europäischen Union regelt.

Alle haben Ja gesagt zu dieser Freisetzungsrichtlinie. Alle Fraktionen dieses Parlaments haben Ja gesagt, es war ein parlamentsübergreifender Kompromiss. Sich hinterher hinzustellen und zu sagen Oh, das vergiftet uns alle, und dieses Zulassungsverfahren in Frage zu stellen das höre ich jetzt seit vielen Jahren immer wieder, ich kann es schon bald nicht mehr ertragen. Das Zulassungsverfahren ist in Ordnung, das sind gute Regeln. Die Kommission hat richtig gehandelt, diesem Mais die Zulassung zu erteilen. Denn die EFSA hat gesagt Der ist in Ordnung. Genau das steht in diesem Gesetz, einem der strengsten der Welt überhaupt.

Nein, die Kommission muss entscheiden, weil die Mitgliedstaaten sich eben nicht entscheiden, weil sie sich aus populistischen Gründen vor einer Entscheidung nach wie vor drücken. Sie haben Angst vor der eigenen Bevölkerung. Aber was wollen Sie mit der Ablehnung dieses Maises? Erklären Sie der Bevölkerung auch was passiert, wenn wir keine GVO Futtermittel mehr haben? Wir brauchen sie, wir können nur 5 des benötigten Sojas selbst erzeugen.